Auch die Frage der Beziehungen Serbiens zu Kroatien wird sich meiner Ansicht nach anders entwickeln, wenn Kroatien tatsächlich einmal Vollmitglied der Europäischen Union sein wird, und das wird schon in absehbarer Zeit sein. Wir müssen einfach erkennen, dass Serbien und Kroatien an einer europäischen Bruchlinie liegen.

Warum sollte es also nicht gelingen, Serbien, das ein wesentlicher Teil dieses byzantinischen Erbes ist, in die Europäische Union zu integrieren?

Das Ergebnis dieser Bevölkerungsentwicklung ist nun einmal die gegenwärtige Situation.